Am votat în favoarea rezoluției, datorită faptului că avem nevoie de drepturi conexe, avem nevoie și de acordare de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor. Mai mult decât atât, consider că, în ultima perioadă, comerțul online a crescut. Să nu uităm că în anumite state peste 70 din comerț are loc online, iar acest comerț atrage după sine și o serie de riscuri. Consider că foarte multe guverne, în momentul de față, nu sunt pregătite pentru a contracara astfel de fenomene și cred că Comisia Europeană, împreună cu Parlamentul European și Consiliu, trebuie să facă front comun pentru a face propuneri tuturor guvernelor, mai ales că vorbim de o piață comună, de un transfer de mărfuri, de capitaluri și de personal dintr o țară în altă și că personalul calificat și necalificat se obține în ziua de astăzi de pe internet.